COSME wird bis 2020 mit 2,3 Milliarden Euro die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, fördern insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU. Es ist das erste und einzige Programm der Europäischen Union, das speziell für KMU entwickelt wurde. Es war uns wichtig, dass sich die folgenden vier Prioritäten aus dem im Jahr 2011 überarbeiteten Small Business Act mit dem Motto Vorfahrt für KMU auch in den spezifischen Zielen des COSME Programms wiederspiegeln erstens, intelligente Rechtssetzung und Bürokratieabbau, zweitens, Zugang zu Finanzierung, drittens, Zugang zu Märkten und viertens, Stärkung des Unternehmertums. Wir haben erreicht, dass dieses Programm einen wichtigen Beitrag zur Verminderung unnötiger Bürokratie und Regulierung leisten wird. Konkret wird COSME die Durchführung von Folgenabschätzungen zu Gesetzesentwürfen und die Überprüfung bestehender Gesetze im Hinblick auf

Außerdem soll das Programm dazu beitragen, dass Gesetzgeber auf allen Ebenen die Auswirkungen auf KMU berücksichtigen. Für den Bürokratieabbau haben wir konkrete Zielsetzungen bis 2020 formuliert So sollen die Kosten und die Dauer einer Unternehmensgründung sowie des Erwerbs erforderlicher Zulassungen bis dahin merklich reduziert werden. Das wohl drängendste Problem für viele Unternehmen ist aber die mangelnde Liquidität. Deshalb haben wir durchgesetzt, dass 60 des Budgets, also in etwa 1,4 Milliarden Euro, für die Bereitstellung von Risikofinanzierung in Form von Fremd und Eigenkapital verwendet werden. Grundsätzlich werden alle KMU mit Wachstumspotenzial bei Gründung, Wachstum und Unternehmensübertragungen unterstützt. Leider wurde im Zuge der Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen auch COSME um etwa 300 Millionen Euro gekürzt.

Aber immerhin haben wir erreicht, dass künftige Rückzahlungen aus der bestehenden Eigenkapitalfazilität für KMU unter COSME wieder in frisches Wagniskapital investiert werden. Auf diese Weise könnte sich das Budget nochmals um weitere 100 bis 200 Millionen Euro erhöhen. Viele KMU könnten enorm wachsen, wenn sie Geschäftsmöglichkeiten im europäischen Binnenmarkt und auch weltweit besser nutzen würden. COSME fördert die Internationalisierung von KMU mit einer Reihe von Instrumenten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Vermittlungs und Beratungsleistungen des Enterprise Europe Netzwerks. Mit über 600 Partnern sprechen wir vom weltweit größten Unternehmensnetzwerk.

Schließlich soll COSME zur Stärkung des Unternehmertums und der unternehmerischen Kultur in der Europäischen Union beitragen. Insbesondere die Voraussetzungen für junge Unternehmer müssen verbessert werden, durch Zuschüsse für unternehmerische Bildung, Training oder Mobilitätsprogramme. Wir haben uns mit Nachdruck dafür eingesetzt, dass das Pilotprojekt Erasmus für Jungunternehmer auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, und wir waren dabei erfolgreich.